Madame la Présidente, chers collègues, l'Europe est la deuxième puissance économique mondiale et, pourtant, elle n'est toujours pas outillée en conséquence.

La force du rapport qui est proposé aujourd'hui sur le financement du pacte vert pour l'Europe est, justement, de donner enfin les moyens à l'Europe de mettre en place ses ambitions environnementales. C'est un premier pas, certes encore imparfait, mais c'est un premier pas essentiel.